innleiðingu á tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu áttatíu og eitt e b eins og hún heitir um samræmingu reglna um útboð og gerð samningsyfirvalda eða samningsstofnana á tilteknum verksamningum vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnar og öryggismála í frumvarpinu er lagt til að ráðherra skuli mæla nánar fyrir um innkaup á sviði varnar og öryggismála sem falla undir tilskipunina í reglugerð ákvæði tilskipunarinnar miða að því að samræma evrópska löggjöf um innkaup á samningum á sviði varnar og öryggismála þá er tilskipuninni ætlað að stuðla að aukinni samkeppni og koma á skilvirkum evrópskum markaði fyrir varnar og öryggisbúnað og stuðla að auknu gagnsæi í innkaupum á þessu sviði í tilskipuninni er kveðið á um samræmingu á reglum er varða útboð á tilteknum verksamningum vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnar og öryggismála en undir þessa málaflokka falla landamæravarsla landhelgisgæsla löggæsla og hættustjórnun eftir sem áður munu samningar sem krefjast sérstaklega strangrar þagnarskyldu vera undanþegnir útboðsskyldu ef það er réttlætanlegt á grundvelli almannaöryggis eða nauðsynlegt til að gæta mikilvægra öryggishagsmuna ríkisins ákvæði um innkaup á sviði varnar og öryggismála eru að mestu hliðstæð ákvæðum laga um opinber innkaup þó kveður tilskipunin á um að samningskaup að undangenginni auglýsingu skuli vera það innkaupaferli sem að jafnaði skal nota við innkaup á varnar og öryggisbúnaði en almenna reglan í lögum um opinber innkaup er almennt opið útboð viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa sem falla undir þessa tilskipun eru sambærilegar og hjá stofnunum sem falla undir reglugerð númer sjö hundruð fimmtíu og fimm tvö þúsund og sjö um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu orkuveitu flutninga og fjarskipti það er sextíu og sex milljónir króna vegna vöru og þjónustusamninga og átta hundruð tuttugu og átta milljónir króna vegna verksamninga við undirbúning frumvarpsins var frumvarpið kynnt fyrir flestum þeim aðilum sem hafa sérstakra hagsmuna að gæta á þessu sviði og leitað athugasemda frá þeim